Poštovana predsjedavajuća, Hrvatska preuzima vodstvo Europske unije u izazovnim vremenima. Bez obzira na razlike među nama, kvaliteta života naših građana treba biti prioritet. Na zajedničkom europskom tržištu nitko ne smije biti građanin drugog reda. Tržište rada treba biti otvoreno za sve koji od svoga rada žele pošteno živjeti. Moramo dati novi zamah jamstvu za mlade, olakšati poduzetnicima koji žele pregogranično širiti posao, ali i osigurati minimalne europske plaće. Rad svakog građanina u Europskoj uniji vrijedi jednako i mora biti jednako i plaćen. Što smo mi, ako ne zajednica ravnopravnih?! Svi ekonomski instrumenti trebaju biti promišljeni dugoročno. U okviru novog zelenog sporazuma moramo poticati razgovor s industrijom koja mora vidjeti dalje od profita i preuzeti društvenu odgovornost. Moramo zaštiti potrošače koji su slabija strana na tržištu. Sigurna, ali i zdrava hrana trebaju biti prioritet članica Europske unije, pogotovo s obzirom na epidemiju pretilosti i debljine te s time povezanih bolesti. Pozdravljam najavu zalaganja za veću kvalitetu proizvoda te za istu razinu sigurnosti hrane za sve građane Europske unije. Prvi korak je provedba nove europske regulative o inspekcijama u prehrambenom sektoru s kojom Hrvatska kasni točno mjesec dana. Na kraju, želim nam svima sreću u izgradnji bolje Europe za naše građane!